Panie przewodniczący! Panie i Panowie posłowie!

Nie tutaj miejsce na rozważanie struktury energetycznej Europy, pożądanej struktury energetycznej Europy, na ile energia jądrowa jest wartościowa. Debata dotyczy bardzo konkretnej inwestycji na Białorusi, w pobliżu granicy z Unią Europejską, w miejscu wrażliwym zarówno dla Litwy, jak i dla Polski. Ja jestem trochę zdziwiony wystąpieniem pana komisarza, które było nadmiernie techniczne, tak jakby ta kwestia była jedną z wielu inwestycji, która powinna podlegać wyłącznie ocenie technicznej. Warto posłuchać głosu tych ludzi, którzy wtedy, kiedy doszło do katastrofy w Czarnobylu, żyli po tej złej stronie żelaznej kurtyny, którzy zmagali się z dyktaturą komunistyczną i wiedzą, co to jest brak szacunku dla człowieka, brak szacunku dla środowiska.

Ale przede wszystkim i tutaj chcę bardzo wesprzeć te głosy, które podkreślają czynnik rosyjski to jest inwestycja finansowana, kredytowana, a właściwie współorganizowana przez Rosję. Rosja podporządkowuje cele energetyczne celom politycznym.